Ja klar! Ich glaube aber auch, dass es zwischen Partnern, die miteinander Wirtschaft treiben, die miteinander eine Partnerschaft auf globaler Ebene aufbauen, ein Gesetz der Notwendigkeit ist, seine eigenen Werte nicht nur in Verhandlungen zu betonen, sondern auch Konsequenzen daraus zu ziehen. Sonst könnte einem der Verhandlungspartner nämlich auch Scheinheiligkeit unterstellen, wenn man einerseits zwar kritisiert, dass es diese Lager gibt, die zu verurteilen sind ich glaube, da sind wir uns einig andererseits dann aber diese Produkte willig auf seinem Markt zulässt. Es ist eine Frage der europäischen Glaubwürdigkeit, dass wir hier nicht nur reden, sondern auch handeln. Und dafür, glaube ich, gibt es von China eher Respekt als Ablehnung. Denn einen Verhandlungspartner, dessen Scheinheiligkeit so deutlich wird, nimmt man wesentlich weniger ernst als jemanden, der zu seinen Werten auch bis zum Handeln hin steht.